Madame la Présidente, Monsieur le Président, cher Werner Hoyer, Mesdames et Messieurs les députés, Messieurs les rapporteurs, je suis heureux d'être aujourd'hui parmi vous pour un débat utile et même important sur les activités de la Banque européenne d'investissement. La Commission salue les deux rapports du Parlement qui nous intéressent ce matin et je remercie tout particulièrement pour leur contribution les deux rapporteurs, M.

Évidemment, je suis là ce matin pour dire à quel point le partenariat entre la Commission et la BEI est, pour nous, essentiel et particulièrement stratégique. Il est la clé de la mise en œuvre de politiques qui sont devenues majeures dans l'Union, particulièrement dans les domaines mis en avant par vos rapports. Je pense par exemple au financement des infrastructures, au soutien aux PME, à l'emploi, à la lutte contre le réchauffement climatique, au soutien aux transports durables ou encore aux politiques externes de l'Union. Tout cela dit à quel point cette banque, qui est notre banque, a pris une ampleur, une extension importante. Ses réalisations dans chacun de ces domaines sont, en réalité, des preuves que l'Europe est utile et qu'elle répond aux besoins de nos concitoyens ainsi qu'à leurs préoccupations. C'est l'Europe du concret qui se construit. Je me rends régulièrement dans nos territoires en Europe pour les mettre en lumière et pour dire ce que l'Europe fait et là où elle avance. À chaque fois la BEI est présente. Cela est particulièrement important dans le contexte difficile de la montée du populisme que nous connaissons. Voilà pourquoi je partage le point de vue de vos rapports. La BEI doit poursuivre ses efforts pour soutenir les investissements dans l'Union et nous sommes à ses côtés. Cela passe d'abord, sans doute, par encore plus de soutien en direction des PME. Nous reconnaissons pleinement la nécessité de renforcer le soutien du groupe BEI aux PME, en particulier pour le financement de micro entreprises. Une prise de risque plus importante pourra s'avérer nécessaire de la part du groupe BEI afin de financer les plus petites entreprises. La Commission partage le point de vue du Parlement sur l'importance des programmes mis en œuvre dans le cadre de l'instrument européen de microfinancement Progress, qui doivent servir de base pour la conception des futurs instruments dans le cadre du programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale.

La Commission soutient la recommandation selon laquelle la BEI, la Commission, les autorités nationales, régionales et locales, avec les banques nationales de développement, dont le rôle doit également être salué, doivent renforcer leur coopération afin de créer encore davantage de synergies entre les Fonds structurels et les autres instruments financiers de la BEI.

Nous rappelons également que la BEI, en étroite coopération avec la Commission, a mis en œuvre d'importantes initiatives en faveur de l'emploi des jeunes et on sait à quel point c'est un sujet prioritaire pour nos populations. Le programme Compétences et emplois Investir pour la jeunesse permet ainsi de couvrir un nombre important de projets d'entreprise tant publics que privés. Enfin, la Commission soutient et nous y avons beaucoup travaillé ensemble dans le cadre de l'approche des accords de Paris l'ambitieuse stratégie climatique de la BEI, qui est conforme aux objectifs des accords COP21 de Paris, à la fois en ce qui concerne l'énergie et le climat. L'accent doit être mis sur des activités, des secteurs et des produits qui ont un impact important pour parvenir à ces objectifs.

travaillons étroitement avec la BEI et les autres acteurs en vue de mettre en place de nouveaux instruments financiers qui faciliteront une mobilité durable. À titre d'exemple, pour développer ce marché, pour diminuer le recours aux énergies fossiles, la Commission et la BEI ont lancé en décembre 2016, ensemble, le programme pour des transports plus propres. En ce qui concerne les actions extérieures, la décision actuelle sur le mandat extérieur de la BEI souligne la nécessité d'une forte cohérence entre les activités de la banque hors Union et les politiques, programmes et instruments de l'Union. Dans le contexte que nous connaissons, de l'afflux de réfugiés et des migrations, l'initiative de résilience économique la BEI doit être complémentaire avec la nouvelle initiative de la Commission de mettre en œuvre un plan d'investissement extérieur.

Le nouveau Fonds européen pour le développement durable, le FEDD, quant à lui, s'appuie sur des financements mixtes. Il vise l'Afrique subsaharienne, les pays du voisinage de l'Union. L'ambition de la nouvelle garantie du fonds FEDD est clairement d'aller au delà des instruments existants en soutenant des modèles innovants de financement par le secteur privé, développés par des institutions financières partenaires. La Commission n'a qu'à se féliciter de la coopération de plus en plus étroite avec une BEI qui couvre des champs de plus en plus larges, parce qu'elle est à la hauteur de nos ambitions, qui sont des ambitions partagées, pour plus d'investissement en Europe et des investissements qui sont capables de préparer notre futur dans ses différentes dimensions. Le soutien du Parlement, votre travail quotidien, est utile je pense que Werner Hoyer partagera mon point de vue dans la promotion du rôle de la BEI dans le cadre de la poursuite des objectifs de l'Union, notamment en matière fiscale.